Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin über 20 Jahre verteilt mehrmals in Nordkorea gewesen, und das war eine der prägendsten Erfahrungen meines Lebens, eine solche Diktatur von innen erlebt zu haben. Es war mit ein Erfolg unseres Parlaments, dass die Vereinten Nationen einen Untersuchungsausschuss zu Nordkorea gebildet haben, der nun mit einem sehr klaren Ergebnis vor die Weltöffentlichkeit getreten ist. Das Ergebnis ist, dass es nicht nur systematische, massive Verletzungen von Menschenrechten gibt, sondern, noch präziser benannt Ausrottung, Mord, Versklavung, Folter, Inhaftierung, Vergewaltigung, Zwangsabtreibung, andere Formen sexueller Gewalt, Verfolgung aus politischen, religiösen, ethnischen, geschlechtsspezifischen Gründen, Zwangsumsiedlung von Bevölkerungsgruppen,

Ich glaube, wir müssen nicht nur die Regierung und die Führung in Nordkorea sehr deutlich auffordern, all diese Menschenrechtsverletzungen sofort zu beenden und die Menschenrechte zu respektieren, sondern auch Russland und insbesondere China auffordern, ihre Politik gegenüber Nordkorea zu überdenken.

Die Würde jedes einzelnen Menschen ist der Ausgangspunkt allen Rechts und aller staatlichen Gewalt. Ich wünsche mir eine Welt, in der wir in Freiheit, unter Gleichen und brüderlich unsere Rechte und Verhältnisse gestalten in Europa, in Nordkorea und überall. Ich freue mich, dazu beitragen zu können, dazu beigetragen zu haben. Ich wünsche allen Kollegen, die diese verantwortungsvolle Arbeit in Zukunft hier auf sich nehmen werden, weiter daran mitzuwirken, dass dies überall auf der Welt möglich wird.